Szukają lepszego życia, a często spotyka ich śmierć, tortury i opresja. Są wykorzystywani i oszukiwani. Władze egipskie próbują walczyć ze zjawiskami handlu ludźmi, ale nie zawsze ich reakcja jest skuteczna. Musimy pomóc uchodźcom, zakładnikom i wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Powinniśmy wspierać władze izraelskie i egipskie w walce z handlem ludźmi. Warto też rozważyć przyczyny tych niebezpiecznych zjawisk. Uważam, że trzeba dążyć do poprawy sytuacji w samej Erytrei i innych krajach rogu Afryki. Polepszenie sytuacji w krajach afrykańskich może zmniejszyć presję migracyjną. Zwalczając same patologie związane z migracjami, nie rozwiążemy problemu. Możemy jedynie ograniczać negatywne zjawiska i żerowanie na determinacji uchodźców. Proszę o poparcie projektu PPE. W tym przypadku jesteśmy przekonani, że nasz projekt jest lepszy niż wspólny projekt.